Prvič sem se srečala z lindy hopom oziroma swing plesom leta dva tisoč osem. Tako da takrat sem začela plesati v Ljubljani, bila sem še študentka in navdušila me je moja sodelavka oziroma prijateljica, da vsaj poskusim. Všeč mi je bila ta glasba, všeč so mi bili ljudje, sproščeni, nasmejani in predvsem to, da ne potrebuješ stalnega partnerja za ples, ampak vsako drugo pesem se partnerje zamenja in gremo jovo na novo. Ples sem poznala iz filmov, predvsem Briljatina ali podobno pač ples izhaja iz dobe, jazza, solo jazza, dvajseta, trideseta leta prejšnjega stoletja in predvsem iz področja, New Orleansa oziroma ali v New Yorku so veliko preplesali, predvsem temnopolti oziroma črnci. in so to nekako imeli kot zabavo po trdih delovnih dneh v času suženjstva in pač diskriminacije, kjer so nekako našli svoj, svoj mir, svojo živahnost, da so se lahko sprostili. V Sloveniji imamo veliko plesnih klubov, lahko se pleše v Ljubljani, v Mariboru, v Kranju, v Kopru tudi nekaj časa so, smo, poskusili, poskušali plesati v moji rodni Idriji. sedaj pa imamo tudi kar nekaj festivalov, tudi v Celju in je zelo razgibana scena. veliko ljudi pleše, sicer pa še vedno prevladujemo ženske kot followerke In, rabimo fante. Festivali so večinoma zgrajeni tako, da imamo čez dan delavnice z različnimi mednarodnimi učitelji. Potem se greš pač, stuširat potem, ko nekako cel dan vadiš in švicaš. In kasneje prideš še na večerno zabavo, kjer je po navadi živa glasba z jazz muziko, swing muziko in spoznavaš ljudi, plešeš, so kakšni nastopi, spoznaš nove ljudi, se zabavaš, pogovarjaš in nekako, združiš koristno z zdravim. Ja, lahko, lahko jih imamo več dni, načeloma traja od petka do nedelje zvečer. Oziroma zjutraj, ker načeloma ljudje delajo med tednom in so v službah. tako da naj, najlažje pol čez vikende se skombinira. Tako je, na Švedskem je največji swing plesni kamp pa svetu. Traja približno pet do sedem tednov, lahko prideš samo ali za en dan ali za en teden na enotedenske programe, je vezan festival in ljudje pridejo s celega sveta. Imamo programov, različnih, različnih skupin znotraj swing plesa, kot je, kot je balboa, lindy hop, boogie-woogie in tako dalje, tudi blues, tako da za vsak okus se nekaj najde. Predvsem je pa zanimivo to, da se ljudje s celega sveta srečajo in se primejo za roke in lahko odplešejo. Lindy hop je v bistvu del swinga. Swing je kot neka nadpomenka in potem pod tem spada lindy hop, balboa, boogie-woogie in tako dalje. Razlike so večinoma v hitrosti, igranja, s pesmi, v korakih, v premikanju in v samih figurah, ki jih izvajamo. In lindy hop je mogoče samo eden izmed tistih, ki dopušča največ svobode, največ, odprtih pozicij, kot rečemo, da stojimo narazen pa imamo roke malce bolj stegnjene. In to je v bistvu to, tako da lindy hop je tako, ki, ki ti da največ kreativnosti, ki ti da največ, neke svobode pri izražanju in tudi dopušča največ napak, da temu tako rečem. Meni , meni so v bistvu všeč vsi stili, bolj je odvisno, kako se jaz počutim tisti dan. Zadnje čase mi pa zelo paše balboa, ki ni tako, bom rekla, aktivna, bolj samo noge delajo in gre za zelo mikro, delo s stopali in ne tako na široko recimo, da bi zelo, zelo za, zašvical, da bi rekla. Ja to je zelo pomembno, predvsem, da se počutiš dobro, da niso kakšni materiali, ki ne morejo dihati, kajti med plesom pač telo, telo, zelo je aktivno in važno je, da materiali dihajo. Je pa tudi posebna moda, pač glih ta moda iz dvajsetih, tridesetih let prejšnjega stoletja, pa te polkadot pač tele pike po oblekah ali pa resice. Moški imajo tudi tako imenovano naramnice, hozentregarje. In, črte, hlače na črto, tako da, zelo, zelo zanimiv stil in vsekakor tudi prijetno na oko. Kar pa tudi gre potem s posebno obutvijo po, po navadi so to usnjeni čevlji, ker največ zdržijo, in kar se tiče, spet, švicanja oziroma potenja in da postanejo mehki in se prilagodijo nogi čez čas. Eni čevlji so tudi taki, ki imajo posebno pač železne podplate, tisto je pa spet, en drug način plesa, ki ga pa mi med temi plesi ne uporabljamo. Tisto pa potem ali solo nastopi, ali kakorkoli tisto je pa spet druga, druga reč. Tako zelo, zelo veliko pod, tekmovanj je na tem področju in v različne, različne kategorije, imaš potem učitelje, imaš, amaterska tekmovanja, imaš eno, tekmovanje, ki se imenuje Džek and Jill, je zelo, zelo popularno na vseh festivalih, se pravi, ti dobiš, človeka, ki ga prej ne poznaš, ne veš, kdo bo tvoj partner in z njim odplešeš. Tako, ja, čista improvizacija in čisto pač upaš na srečo in svoje znanje, da boš do predvsem tukaj je to, da boš dobil dobrega liderja, ker od liderja je dosti odvisno, katere korake, katere figure te bo on vodil, da se ti lahko tudi kot soplesalka oziroma followerka izkažeš. Ker če te on vodi, samo, samo zelo preproste gibe, ti ne moreš pol nekaj večjega pokazati, a ne, ker potem bi to ne bi šlo v nekako v simbiozo s samim plesom. To je predvsem stvar iskanja v second hand shopih. zelo veliko teh ljudi, ki so malo bolj vpleteni v plesno, o plesno dogajanje, najdejo veliko stvari v second hand shopih. Tudi veliko po teh festivalih, ko hodimo, teh oblek, različne punce ali pa moški s sabo prinesejo in potem tudi tale način recyclinga uporabljajo naprej in prodajajo. Veliko nas je pa tudi šlo, a ne, pogledati v, v stare sobe svojih non in nonotov, babic in dedkov in marsikaj se najde. Na Švedskem takega obsega pa drugod v s, v Evropi ni. So recimo zelo veliki festivali potem na različnih drugih lokacijah in je spet odvisno, od katerega, katere kategorije plesa znotraj swinga, a je to lindy hop ali je to balboa ali karkoli. Ampak načeloma tudi sama imam raje manjše festivale, recimo sedemdeset do sto ljudi, ker nekako imaš občutek, da si kot ena ogromna družina, kjer v tistem vikendu spoznaš, če ne drugega vidiš, plešeš z vsemi, ki so tam. Kot napram, da je nas je dva, tri tisoč, ki se vsi zgubijo v tisti množici. recimo v Budimpešti je en odličen festival, ki se dogaja na treh ladjah. In potujemo tudi po reki in je res čudovito, vendar je zdaj toliko naraslo, da pač, enostavno nimaš več občutka, koga si spoznal, kaj, ker je to zelo, zelo pač natrpano. Ampak je vsekakor super izkušnja. Jaz sama ne poučujem, jaz sem bila samo učiteljica za začetnike. nekako mi to ni pri srcu, da bi to šla, se mi zdi zelo, zelo odgovorna naloga. Da res moraš biti zelo dober, da to delaš, ne samo po tehniki plesa, ampak tu kot pedagog, kar pa sama zase pač menim, da to nisem. In da bi raje prepustila to tistim, ki pač to študirajo, ki se učijo za učitelje in ki pač dajejo svoj dodatni čas v, v izobraževanje glede tega. In ne samo kot hobi, kot v v mojem pač primeru, ki je le za prosti čas. Tako, jaz mislim, da ni človeka, ki mu ki bi rekla, da ta ples ni zanj, ker ta ples je tako odprt, da lahko privabi katerega koli, lahko si, ni treba, da si na višku športne pripravljenosti sicer ja, seveda, zdravje, zdravje je, pomembno, pač ta fizična pripravljenost, kot pri vsaki fizični aktivnosti, ampak mi plešemo od sedemletnikov do osemdesetletnikov. Pač moji soplesalci so bili od tega to teh let in vsakemu se pač prilagodiš. Zdaj veš da z dvajsetletnikom ne boš mogel isto plesati kot s sedemdesetletnikom, ampak ima pa sedemdesetletnik tako veliko izkušenj, pa kakšne zanimivosti, ki jih mogoče pa mlad, mlad plesalec, s svojo, mladostjo recimo pač nima. Ja, mislim, da mu vsak, vsako leto priljubljenost raste. Predvsem zato, ker, zaradi ljudi, ker je zelo sproščen, zelo odprt, kreativen, sprejemamo vse pač ljudi. razen tistih, ki seveda pač ne bi hoteli dobrega ali pa karkoli hoteli škodovati. Ampak pač od sprejemamo pač vse, različne osebnosti ljudi. Ljudje smo odprti, se lahko z nami sklepa prijateljstva, smo odprti za ideje, smo, tudi na ta način, da, da ne kompliciramo s kakšnim razkošjem, ampak nam je bolj pomembno, da najdemo neko poceni prenočišče in da imamo, več časa za ples kot pa mogoče na drugi strani kakšni drugi plesi, kjer se gre bolj na ta prestiž, bolj na te finese, bolj na to, privlačnost, in na ta seksapilnost mogoče. da temu tako rečem. Ja v Sloveniji, v Sloveniji je to zelo aktivno, predvsem Ljubljana, Maribor smo se veliko sodelovali med sabo. In, organizirali pač te interne festivale, kjer smo se dobili in nismo samo plesali, imeli smo tudi druge družabne igre, teamworke, igranje inštrumentov, jamming, plesi in spoznala sem veliko prijateljev preko tega. To se je predvsem dogajalo v Mariboru in v Ljubljani. In tudi en slovenski oziroma dva slovenska banda sta se, sta se angažirala, so se fantje skupaj zbrali in se tudi oblačili v te obleke, frizure so si tudi tako postrigli. špilali na trobente, na, pač na vse te inštrumente, ki so bili iz dvajsetih, tridesetih, in, ja, tako smo šli recimo na Zmajev most, so špilali tam, mi smo pa plesali. Na Obali je bilo tudi, vndar v manjši meri. Sama sem bila dol parkrat, ampak zdaj so zadeve dol malo niknile, ker namreč ohranjanje nekega communityja, neke skupnosti, je veliko dela, vsak dan dela, je treba se ukvarjati z ljudmi in to ni to ni lahko delo in predvsem za nekoga, ki ima mogoče polni čas, službo za polni čas, potem to se nekako ne sfolga, ker, ker načeloma zdaj to samo oblikovanje skupnosti in tega, to ni neki visok, vir zaslužka, tako da tisti, ki se pač tega lotijo, se res lotijo zaradi tega, ker so res s celim srcem in dušo tam, in žal pač tukaj ne, ne bo milijonov v denarju. po velikih državah vidim, da je to priljubljeno. predvsem tudi, v Španiji se je v zadnjih letih to zelo razvilo, in bolj teh, državah mogoče$, ki, ki so že tako bolj, nagnjene k temu, da se radi bolj družijo, da so bolj ekstrovertirani, da njim je zelo pomemben pač tale dotik, bližina ljudi, kot, govorimo zdaj Portugalska, Španija in tako dalje. In tam so se stvari tudi zelo razvile. Drugače pa celotna Evropa ima festivale in, se povsod zelo pač pleše, trudijo, so, studii, so festivali, so plesalci povsod, vsako leto na novo. Meni se zdi pomembno to pri tem, da ples je ena taka zanimiva telesna aktivnost. drugačna kot šport, ker ne gre nekaj za ne gre za tisto tekmovalnost, gre bolj za druženje, gre za smehe, gre za odkrivanje sebe, pri izražanju skozi figure. Gre za to, koliko ti zaupaš, plesalcu, oziroma soplesalcu, da te on vodi. In, in kaj lahko v bistvu v tistih dveh, treh minutah na pesem ali pa mogoče tudi petih minutah dolgo pesem spelješ neki dialog, neki dialog brez besed, ampak v bistvu neverbalno imaš tako lepo zaključeno celoto, z glasbo, z nasmehom in, in neko skupno zgodbo, ki ne rabi dodatnih besed, da bi se dobro počutil. Pleše načeloma swing pa vsi ti so pač plesi v paru. So pa tudi solo jazz, se pravi zdaj tudi predvsem v tem času korone so, zelo aktualni plesni tečaji kot solo, kjer je pa tudi tekmovanja, iz tega pa obstaja na vsakem festivalu, kjer ti kot posameznik ti dajo pesem in ti odplešeš, po svojem smislu solo jazz, figure, korake in kreativnost in to je tudi zelo pač, popularno med ljudmi, sploh tisti, ki imajo težavo pač najti partnerja, s katerim bi se res ujeli, ker ti treningi res niso lahko zadeva in res moraš biti povezan s, s partnerjem, res se moraš razumeti, res morata gledati v isto smer, ker zelo veliko časa preživita skupaj, če trenirata. Ja, jaz bi še zmeraj pač rekla, da spada pod, pod swing plese recimo lindy hop, ker, nekako to so posebne delavnice pol, kjer se, ljudje učijo tega, kako vreči nekoga v zrak, kako obrniti, mi temu kar po angleško rečemo aerials, in nekako v, na vseh teh bolj profesionalnih, festivalih imajo tudi te delavnice in tudi na Švedskem je en teden posvečen prav učiteljem oziroma naprednejšim parom, ki se pridejo učit, teh, to je predvsem za tekmovanja bolj pomembno, tega pač ne delaš na družabnih plesih, kot mi rečemo socials, ker enostavno ni prostora, ni varno, in ne moreš pač tam v tisti gužvi tega delati. Ja, velikokrat sem bila priča, tem tekmovanjem iz, tekmovanjem iz, pač plesalcev, ki so prišli iz različnih delov sveta. To so na Švedskem se je tekmovalo in tako dalje, žal pa nisem še bila, v Ameriki, kjer je pač to ameriško, največje tekmovanje, sem pa vedno samo gledala preko posnetkov. Hvala tebi. In dajmo se videti naslednjič na plesišču.